Señor Presidente, en primer lugar, agradecer a nuestro colega Florenz el trabajo realizado, al presidente de la comisión, naturalmente también, y a todos los coordinadores y miembros de la misma. Este informe es una expresión más de lo que ha sido la preocupación permanente de la Unión Europea respecto del cambio climático y sus consecuencias. El último conjunto de medidas fue el recientemente aprobado paquete energético y este informe que hoy debatimos se inserta por tanto en esa línea para combatir el cambio climático y en esa sensibilidad mostrada por la Unión Europea. El informe que tenemos delante es un conjunto en realidad, como ya se ha dicho— de recomendaciones. Es un universo comprensivo de distintas medidas y recomendaciones, pero que, a su vez, tienen hojas de ruta distintas

Todas esas hojas de ruta conducen al mismo horizonte, pero a través de cada una de ellas es necesario desarrollar medidas. Pero yo me voy a quedar con lo que a mí me parece el principio fundamental para ser eficaces. Y es que, frente al cambio climático, no cabe nada más que mejorar a través de la eficiencia. Éste tiene que ser el principio de referencia, a mi modo de ver, de todas las medidas que se tomen. Mejorar a través de la eficiencia significa primar la innovación tecnológica significa primar por objetivos de eficiencia a la hora de conceder ayudas y subvenciones significa primar por objetivos de eficiencia a la hora de conceder determinadas ventajas fiscales, etc.

Por tanto, la única solución para que realmente seamos eficaces es mejorar a través de la eficiencia.